Bei dieser Debatte müssen zwei wesentliche Begriffe im Vordergrund stehen Rechenschaftspflicht der Mitgliedstaaten und Transparenz für die Bevölkerung. Wie vom Kommissar schon geschildert, ist es auch in politisch sehr sensiblen Bereichen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger haben, wie zum Beispiel im Bereich Zulassungen, bei der Gentechnik oder Genehmigung von Wirkstoffen mit Pestiziden, möglich, dass Mitgliedstaaten ihre Meinung eben nicht kundtun und die Entscheidung auf die Kommission überwälzen. Das ist nicht befriedigend. Das ist wirklich nicht befriedigend, weil in der Folge durch die mangelnde Transparenz ein anderes Abstimmungsverhalten in den jeweiligen Mitgliedstaaten nach außen kommuniziert werden kann, als es tatsächlich der Fall gewesen ist, so nach dem Motto Wasch mir den Pelz, aber mach mich bitte nicht nass. Aus diesen Gründen stehe ich den Vorschlägen der Kommission zur Verbesserung des Verfahrens sehr positiv gegenüber der Änderung der Berechnungsmethode, der verpflichtenden Anrufung des Berufungsausschusses und auch einer Veröffentlichung des Wahlverhaltens im Berufungsausschuss. Ich lehne den Vorschlag mancher Kollegen, den wir auch gerade in diesem Haus gehört haben, ab, dass die Kommission den Vorschlag zurückzieht und einen neuen Vorschlag machen soll, der dem Rat besser gefällt. Denn es muss uns klar sein Jeder neue Vorschlag wird eine abgeschwächte Version des jetzigen Vorschlags sein. Was mir abschließend sehr wichtig ist klarzustellen, auch Ihnen gegenüber, Herr Kommissar Das Europäische Parlament will an diesem Dossier weiterarbeiten. Es ist der Rat, der in diesem Fall leider blockiert und offenbar nicht in der Lage ist, in dieser wesentlichen Frage eine Entscheidung zu treffen. Daher geht mein Appell heute Abend an den Rat, endlich eine Position festzulegen und am besten dem Vorschlag der Kommission zuzustimmen.